Álláspontunk szerint a napjainkra egyre inkább hatást gyakorló éghajlat és klímaváltozás gyökere nem kizárólag az emberiség által okozott környezetszennyezés. Azonban mindannyiunk közös felelőssége, hogy mind lokálisan, mind globálisan visszaszorítsuk a környezetünk rombolását, és a tőlünk telhető módon megpróbáljuk visszaállítani az eredeti, egészséges állapotot. Ennek megfelelően az energiahatékonyság szorgalmazása is üdvözlendő.

El kell mozdulnunk a zéró CO kibocsátású új ingatlanok irányába és a már meglévő épületállomány energiahatékonysági fejlesztésének problémáira is megoldást kell találni. Emellett folyamatosan csökkentenünk kell a járművek fogyasztását és károsanyag kibocsátását a hibrid és tisztán elektromos technológia bevezetésének szorgalmazásával. Meggyőződésem, hogy nekünk, képviselőknek, politikusoknak példát kell mutatnunk energiahatékonyságból.